Gezinnen en bedrijven ondervinden hinder door de klok een uurtje vooruit of achteruit te zetten. Denk ook aan verkeersongelukken en hartaanvallen kort na de tijdwissel. Waarom valt de Europese Unie de eigen inwoners lastig?

Boze burgers hebben me al tienduizenden handtekeningen overhandigd.

Wij zijn er ook voor moeders, kinderen en ouderen die uit hun ritme raken door dit rare ritueel.

Die zeggen dat het heel simpel is om computersystemen aan te passen, het hele jaar door.